Herr Präsident, meine Damen und Herren!

Wenn wir uns die ökonomische Realität, die politische Realität und die gesellschaftliche Realität in diesen Ländern ansehen, dann müssen wir doch konstatieren, dass sieben Jahre deutlich zu kurz bemessen sind. Dreißig Jahre, das wäre vielleicht eine glaubwürdige, eine vernünftige Perspektive, und wir alle sollten aus den Fehlern der überstürzten Beitritte der Vergangenheit gelernt haben. Frau Mogherini, auch wenn Sie den Saal gerade verlassen, eine persönliche Bemerkung Wenn Ihnen als einziges konkretes Beispiel für Vorteile, die den Bürgern daraus erwachsen, niedrigere Roaming Gebühren einfallen, dann ist das Politik auf Kindergartenniveau, und das ist bei einem EU Beitritt dieser Länder der Sache ganz und gar nicht angemessen.